Doamnă președintă, doamnă comisar, la aproape 10 ani de când au fost puse în practică aceste strategii macro regionale, există încă dificultăți de implementare din cauza implicării diferite a statelor, ca nivel de finanțare, resurse și susținere politică. Pentru România, care este inițiatoarea Strategiei pentru regiunea Dunării, este foarte importantă consolidarea acestui demers alături de celelalte state implicate. La nivelul României, s a încercat dezvoltarea unor mecanisme care să favorizeze proiectele relevante pentru Strategia Dunării, fie prin derularea unor cereri de proiecte separate, fie prin acordarea unor punctaje suplimentare în evaluarea finală a proiectelor. Doamnă comisar, este esențial să sprijiniți în continuare aceste strategii și să asigurați finanțarea necesară și după 2020. Consider totodată că și statele participante trebuie să își asume angajamente clare cu privire la resursele alocate și la susținerea politică a acestor proiecte. Țin să atrag atenția că obiectivele acestor strategii trebuie să rămână îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii europeni, pe care îi reprezentăm acum. Trebuie să ne asigurăm împreună că fondurile alocate acestor obiective servesc acestui scop și să luptăm împotriva deturnării lor către finanțarea migrației, care nu are nicio legătură cu dezvoltarea regională.